Trebuie să apreciem ca extrem de pozitiv acordul privind proiectele energetice și pentru internetul de bandă largă. Includerea între aceste proiecte a gazoductului Nabucco și a interconexiunilor între statele membre, așa cum sunt cele dintre România, Ungaria și Bulgaria, pot conduce la evitarea unei crize similare celei din ianuarie 2009. Utilizarea surselor de energie din zona Mării Caspice și exploatarea la maximum a poziției strategice a Mării Negre sunt o condiție esențială pentru asigurarea securității energetice a Uniunii Europene. Politicile dezvoltate în cadru parteneriatului estic trebuie obligatoriu să includă la maxim posibil exploatarea acestor zone în beneficiul Uniunii Europene. M a surprins faptul că recomandările Consiliului ECOFIN nu au ținut cont de măsurile pe care noul guvern din România le a anunțat prin programul de guvernare și a început să le pună în aplicare prin adoptarea bugetului pe 2009. Descentralizarea în scopul întăririi autonomiei locale, dirijarea resurselor către investiții în domeniile prioritare precum infrastructura sau energia, în scopul prezervării și creării de locuri de muncă, sunt două dintre măsurile deja demarate de guvernul român. Se pot adăuga reducerea prin alocațiile bugetare a cheltuielilor, precum și instituirea ca prioritate a reformei sistemului de educație. Punerea în practică a propunerilor incluse în programul de redresare economică al Consiliului, în special în ceea ce privește devansarea alocării resurselor din cadrul programelor europene și aprobarea unor ajutoare de stat mai ales în domeniul auto, ar constitui un real sprijin pentru diminuarea la maxim a efectelor crizei, nu numai în România, ci în foarte multe dintre statele Uniunii Europene.